Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik državnega zbora, spoštovana državna sekretarka s sodelavkama, drage kolegice, dragi kolegi! Na področju davčne obremenitve dela je Slovenija med državami z nadpovprečno visokim odstotkom dajatev. Medtem ko povprečje OECD znaša šestintrideset odstotkov, je breme dajatev na delo v Sloveniji dvainštirideset celih sedem odstotka. Delež vseh davkov v BDP pa na drugi strani dobro pokaže, kakšno je celotno davčno breme v državi. In če se primerjamo z najbolj razvitimi državami znotraj OECD, je delež vseh davkov v celotnem BDP-ju nadpovprečen. V Sloveniji je okrog sedemintrideset odstotkov, povprečje OECD pa je štiriintrideset odstotkov, razlika torej tri odstotne točke. Poročilo Svetovnega gospodarskega foruma ocenjuje, da so za poslovno okolje v Sloveniji poleg neučinkovite državne birokracije, najtežavnejši faktor prav davčne stopnje. Raziskava Agencije Spirit iz leta dva tisoč šestnajst kaže, da tudi investitorji med največjimi ovirami za investiranje v Slovenijo vidijo prav obremenitev dela z davki in prispevki ter stroške dela, takoj za tem pa sledi obdavčitev dobičkov in dohodka. Anketa o poslovanju, izvedena med nemškimi podjetji v Sloveniji v letu dva tisoč petnajst, pa pokaže, da anketiranci med največjimi težavami za konkurenčnost in privlačnost za naložbe vidijo davčne stopnje na dohodke iz dela ter od vlade kot najbolj nujen ukrep pričakujejo njihovo znižanje. Višina splošne dohodninske olajšave je trenutno v Zakonu o dohodnini določena kot zmanjšanje letne davčne osnove višini tri tisoč tristo dva cela sedem evrov letno. Poleg te višine splošne olajšave sta za osebe z nižjimi dohodki določeni še dve dodatni kategoriji splošne olajšave. Nova Slovenija je stranka, ki zagovarja socialno-tržni model gospodarstva, ki zagovarja ekonomsko svobodo, tisto svobodo, ki je seveda tesno povezana z odgovornostjo. In Nova Slovenija je stranka, ki ima v svojem programu kot eno glavnih načel določeno načelo omejenih davčnih obremenitev. Preveliko davčno breme je v nasprotju s krščanskodemokratskim načelom subsidiarnosti, po katerem naj se vsi družbeni procesi, pri katerih je to mogoče, opravijo na najosnovnejši družbeni ravni. država naj v te procese vstopi le takrat, ko se na najnižji ravni ne bi mogli več optimalno izvajati. Krščanski demokrati verjamemo, da je posameznik, da je posameznik pri ravnanju s finančnimi sredstvi veliko bolj odgovoren in racionalen kot država, zato naj se za, zato se naj na državo preko davkov prenese le omejen obseg sredstev, ki so nujno potrebna za delovanje njenih sistemov. Na drugi strani pa naj državljani obdržijo večji delež sredstev, ki so jih sami ustvarili s svojim, s svojimi sposobnostmi in delom. Predlog zakona Nove Slovenije, ki je trenutno pred nami, predvideva povečanje zakonsko določene splošne olajšave iz tri tisoč tristo dva evra letno na sedem tisoč evrov, in sicer za vse enako. Spremembo splošne dohodninske olajšave predlagamo, ker želimo razbremeniti visoka davčna bremena zavezancev ter posledično izboljšati tudi okolje za zaposlovanje in razvoj gospodarskih aktivnosti. Stranke prejšnje koalicije se hvalijo z visoko gospodarsko rastjo, za katero, to najbrž vsi razumemo, so zaslužni predvsem naši podjetniki in njihovi zaposleni. Na drugi strani pa sadov te rasti z njimi niso pripravljeni deliti. Za plačo visoko kvalificiranega zaposlenega v višini tri tisoč evrov, mora slovenski delodajalec plačati šest tisoč sto osemindvajset evrov, češki pa pet tisoč šesto šestinsedemdeset evrov, kar je dobrih tristo evrov manj. Vemo, da nas nekatere države, ki so bile še do nedavnega gospodarsko veliko manj razvite, prehitevajo zaradi njihovega bolj konkurenčnega poslovnega okolja. Tudi zato moramo svojo davčno politiko prilagajati potem ekonomski realnosti. Predlog rešuje tudi tako imenovane delavce migrante, saj se s povečano splošno olajšavo odpravi potrebo po visokem doplačevanju dohodnine v Republiki Sloveniji. Poleg tega se dodatno vzpostavlja pravično davčno okolje za delavce, ki prejemajo dohodek od tujega delodajalca. Cilj tega je ustavitev vedno večjega izseljevanja družin v zadnjem obdobju. S predlagano ureditvijo bodo delavci, ki v tujini opravljajo enako delo za enak bruto dohodek kot delavci pri nas, prejeli enako razpoložljivi dohodek. Spoštovane kolegice in kolegi! Mi pričakujemo konstruktivno razpravo in tudi pričakujemo, da v drugi obravnavi zakon še izboljšamo. Hvala lepa za vašo pozornost.